Het land waar ik vandaan kom, Nederland, heeft een grote transportsector en ruim 45 van het Nederlands goederenvervoer gaat naar of door Duitsland. Voor Nederland zit het probleem niet zozeer in de hoogte van het minimumloon. De problemen zitten echter in de gigantische administratieve ballast, de extra kosten die dit met zich meebrengt en het feit dat concurrenten uit lagereloonlanden elders zullen compenseren voor de in Duitsland gewerkte uren. Voorzitter, in een Unie van soevereine staten staat het Duitsland vrij om dergelijke wetgeving in te voeren. Die vrijheid wil mijn partij namelijk ook voor Nederland, als daar behoefte aan is.